Panie Przewodniczący! To nie było pytanie, ale pan Sikorski w tej chwili skłamał i właściwie powinnam go podać do sądu, bo przeciwko mnie nie toczą się żadne postępowania sądowe to jest po pierwsze, panie Sikorski.

Jest pan kłamcą i jest pan niegodny tego żeby mieć mandat z nadania Polaków.